Cruciales, porque trataban de un tema fundamental para la supervivencia de sus territorios la despoblación, la terrible despoblación que ha hecho perder al medio rural castellano el 75 de su población en cien años o que ha provocado que muchas comarcas de Aragón tengan una densidad de población inferior a tres habitantes por kilómetro cuadrado, lo que según los estándares internacionales equivale a un desierto.